Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir diesen Bericht morgen doch sehr einmütig verabschieden können.

Erstens die Messbarkeit der Ziele, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen. Wir brauchen messbare Grundlagen, die es uns erlauben, nach zehn Jahren oder besser in der Halbzeit Bilanz zu ziehen, um sehen zu können, ob wir etwas erreicht haben von dem, was wir uns vorgenommen haben, oder ob es noch nicht funktioniert hat und wir nachbessern müssen. Das betrifft vor allem die CO Emissionen im Verkehrsbereich. Wenn alle Sektoren hier auf einem guten Weg sind Herr Cramer hat es so genannt dann darf man es jetzt auch mit Recht vom Verkehr verlangen. Gerade bei der CO Reduktion kommt dieser europäischen Verkehrspolitik wesentliche Bedeutung zu. Der zweite Punkt ist die Umsetzung einer effizienten Ko Modalität. Das ist für mich der Schlüssel für eine vernünftige EU Verkehrsstrategie. Ich sage das, weil man unter effizienter Ko Modalität sehr viel verstehen kann. Wenn wir dieses theoretische Konzept nicht an den richtigen Kriterien orientieren, die in der Praxis umgesetzt werden, dann werden wir unser Ziel nicht erreichen. Deshalb an dieser Stelle noch einmal mein Appell auch an die Kommission Die Umsetzung muss im Detail stimmen, und das heißt, sinnvolle intermodale Knotenpunkte müssen ausgebaut werden, Engpässe beim Zu und Abtransport von Gütern zu wichtigen europäischen Handelstoren müssen abgebaut werden. Das gilt vor allem für die Hinterlandanbindung unserer großen Häfen und Flughäfen. Und drittens Das angeregte TEN Kernnetz muss nach denselben Kriterien eingerichtet werden, so dass es einen quasi automatischen Modal Shift hin zu einem effizienteren und umweltfreundlichen europäischen Verkehrssystem erlaubt. Diese Faktoren sind es, die eine vernünftige Planung ausmachen, eben nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern auch Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit.